a možnostmi na mezinárodním poli, jak zlepšit ochranu zvířat i z mezinárodních hledisek. Evropská společnost je v tomto smyslu určitě vyspělá, snažíme se dodržovat normy při chovu zvířat, zlepšovat jejich dobré podmínky, ale máme taky i určité rezervy.

To je taky trochu pole neorané a v mé zemi to představuje velký problém.